Omar al Bashir, il presidente dittatore ricercato per anni per il genocidio in Darfur è stato finalmente destituito l'11 aprile scorso, ma la caduta del generale avvenuta per mano dell'esercito non ha fermato la mobilitazione popolare. Troppo forte il senso di beffa dei manifestanti di fronte alla formazione di un esecutivo militare, seppur provvisorio. Troppo grande la paura di ripiombare sotto le grinfie di un regime dispotico come quello di al Bashir. Le proteste continuano e non si fermeranno, fintantoché non verranno soddisfatte le richieste più che legittime dell'opposizione transizione immediata a un governo civile, giustizia per i manifestanti uccisi dalla polizia e soprattutto consegna e processo di tutti i leader dell'ex regime per un completo sradicamento del deep state di Bashir. Alla luce di questi eventi, plaudo quindi all'approccio dell'Alto rappresentante. Solo un processo credibile e inclusivo può andare incontro alle aspirazioni del popolo sudanese e realizzare quelle riforme di cui il paese ha bisogno, ma per innescare questo processo è necessario un trasferimento immediato del potere a un governo civile. L'Europa deve garantire che questo passaggio avvenga in modo pacifico, con tutto il nostro peso politico ed economico. Non possiamo permettere che si riconosca un governo militare. Non possiamo permettere che si versi ancora altro sangue innocente.